Signor Presidente, onorevoli colleghi, signora Alto rappresentante, voglio ancora ricordare i cinque militari italiani che sono stati feriti in un attentato nell'area di Kirkuk, in Iraq, proprio alla vigilia dell'anniversario della strage di Nassiriya. In Iraq le manifestazioni di questi giorni sono le più intense dal 2005 e stanno avvenendo soprattutto nelle zone sciite si tratta di persone che chiedono lavoro e lottano contro la corruzione. Sono rimasti finora estranei alle manifestazioni il Nord curdo e le aree interessate dalla conquista territoriale dello Stato islamico. In Iraq si moltiplicano gli attentati e lo Stato islamico si sta riorganizzando. L'Unione europea non può restare a guardare. Una delle opere che adornano il tunnel che da Baghdad passa sotto piazza Tahrir, centro delle proteste antigovernative, raffigura il volto di Gesù incoronato di spine, simbolo anche delle pene irachene.

I capi delle chiese e delle comunità cristiane sostengono le manifestazioni popolari di protesta pacifica. Anche Trump ha giustamente finanziato le organizzazioni cristiane irachene. Nell'Iraq il ruolo delle minoranze è fondamentale, quale garanzia che la regione non diventi scontro tra sunniti e sciiti. Anche l'Unione europea deve sostenere la minoranza cristiana irachena.